herra forseti það var ákveðið atriði sem ég vildi koma hér inn í umræðuna og ekki síst í tengslum við þau orð sem háttvirtur þingmaður ármann krónu ólafsson lét falla hér um fjármálastofnanir og sparisjóðina við höfum rætt hér í dag um mikilvægi þess að ríkisstjórn og seðlabanki byggi upp trúverðugleika njóti trúverðugleika byggi upp trúverðugleika og standi við hann þetta er alveg hárrétt og enginn deilir um það hluti af þessu dæmi líka eru fjármálastofnanir landsmanna og það verður að segjast eins og er að það er fjarri því að þær hafi staðið uppi eða standi undir þeim trúverðugleika sem æskilegt er það er reyndar svo að síðan ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks einkavæddi og seldi eða hálfgaf vinum sínum eða skipti bönkum þjóðarinnar á milli sín búnaðarbankinn kom í hut framsóknarmanna og landsbankinn í hlut sjálfstæðisflokksins má segja að væri sleppt lausri alveg hömlulausi spillingu og græðgi einstaklinga og hópa á fjármálamarkaði já jasso það er einmitt þessari græðgi og þessari áhættusækni sem þar var hleypt sf stokkunum sem við enn erum einmitt að bíta núna úr nálinni með og sér ekki fyrir endann á því og sparisjóðirnir hafa einmitt fallið þar í gin þessarar græðgi sparisjóðirnir eru að stofni til samfélagslegar stofnanir það var ekki gert þar ráð fyrir því að ábyrgðarmenn eða svokallaðir stofnfjárhafar væru þar í eigin ábataskyni heldur var hlutverk sparisjóðanna að veita staðbundna fjármálaþjónustu það var ekki hlutverk sparisjóðanna að stunda áhættufjárfestingar í formi hlutabréfakaupa eða slíks en því miður hafa þeir farið út á þann veg ég verð að segja það að tími sparisjóðanna er ekki liðinn ef tími heiðvirðs og góðs siðferðis er ekki liðinn því að þá eiga sparisjóðirnir og þessir eiginleikar samleið en ef græðgin á að fá að ganga lausum halda getur vel verið tími sparisjóðanna sé liðinn ég verð að segja að í ljósi síðustu daga og umræðunnar einmitt þar sem verið er núna að taka upp mál gagnvart sparisjóðunum það er mál núna í gangi sá ég gagnvart sparifjáreigendum í sparisjóði hafnarfjarðar fyrrverandi þar sem menn eru að kæra að stofnbréf sem seld voru á fjörutíu eða fimmtíu milli krónur voru seld nokkrum vikum síðar á átta hundruð níutíu milljónir ekki veit ég hvernig viðkomandi fengu þessi stofnbréf þegar maður les svo um það hér nú í viðskiptablaðinu í dag að bara sparisjóður keflavíkur þar sem segir orðrétt með leyfi forseta sprenging hefur orðið í lánveitingum sparisjóðsins til stjórnar hans og félaga sem tengjast stjórninni um áramótin síðustu námu þessi útlán liðlega hundrað níutíu og fjórum milljónum en sex mánuðum síðar það er í lok júlí voru útlánin til stjórnarmanna og tengdra félaga og fyrirtækja komin í rúma sextán milljarða hvað er á seyði ég hef kynnst yfirtöku á sparisjóði skagafjarðar sparisjóði siglufjarðar og nú síðast sparisjóði mýrasýslu það er einkennilegt að oft dúkka upp sömu nöfn sem þar eru á ferðinni í kringum þær yfirtökur sparisjóður mýrasýslu heldur aðalfund í maí og allt í fínu lagi hálfum mánuði seinna er úrskurðað að hann verði að grípa strax til aðgerða þannig að það er eitthvað þarna að ég tel afar mikilvægi til að hreinsa andrúmsloftið til að skapa hér þokkalegt siðferði verði að gera líka úttekt á þessu málum og eðlilegt að það sé gerð á þessu rannsókn ég tel eðlilegt eins og ríkislögreglustjóri er nú byrjaður á að kanna hvað hafi verið að gerast innan sparisjóðanna